Der vorliegende Bericht ist gelinde gesagt eine Verhöhnung des Europäischen Parlaments. Dieser Bericht ist geradezu ein Paradebeispiel für Schönfärberei einerseits und Vertuschung andererseits. Das leichte Wirtschaftswachstum in der Eurozone wird als Ergebnis der fatalen Niedrigzinspolitik dargestellt, obwohl es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Die enormen Verluste, die die Sparer in der Eurozone erleiden müssen kein Wort in diesem Bericht. Die immer höheren Risiken, die institutionelle Anleger, wie etwa die Pensionskassen, nehmen müssen nicht in diesem Bericht. Die Überhitzung der Finanzmärkte durch die lockere Geldpolitik nicht in diesem Bericht. Die durch die Geldpolitik verursachte steigende soziale Ungleichheit kein Wort dazu in diesem Bericht. Die durch die Geldpolitik verursachten ausufernden Staatsschulden in der Eurozone kein Wort in diesem Bericht. Mich erinnert dieser Bericht an die Berichte im kommunistischen Ostblock.